þá segja þeir nei því miður við erum búnir að skuldbinda okkur til að tala ekki við aðra hvernig er ástandið á suðurnesjum það sama allt frátekið fyrir álver í helguvík og aðrir iðnaðarkostir hrökklast úr landi frá þessu þurfum við að komast ég held að það sé og hafi verið mikil meinsemd hvernig öll orka íslenskra fyrirtækja og banka fór í fjárfestingar erlendis á sama tíma og fjárfestingar innan lands fóru niður í ekki neitt og reyndar rýmkuðu á sama tíma einmitt

sérstaklega hollt og reyna að skapa hérna umhverfi á nýjan leik þar sem það verði spennandi fyrir menn að skapa störf á íslandi en ekki endilega bara í bretlandi og danmörku